Voorzitter, alleen al paragraaf 31 van het verslag Joly was voldoende om tegen te stemmen, waarin de Commissie verzocht wordt om het principe van circulaire migratie en de facilitering hiervan door afgifte van circulaire visa op te nemen.

Het is iets dat bestaat in officiële documenten van de EU bijvoorbeeld, maar dat niet in de echte wereld bestaat op enkele uitzonderingen na.